In den nächsten Jahren wird Strom aus Solarenergie nämlich deutlich billiger werden.

Wenn jetzt noch dazukommt, dass Erdgasfelder im Iran und im Irak für Europa erschlossen werden sollen, dann wird es uns vermutlich so ergehen wie Verdi selbst.